Szanowny Panie, czy nie uważa Pan, że lepiej byłoby, żeby o bezpieczeństwo, również ekologiczne, obywateli Bułgarii dbał rząd Bułgarii, a o bezpieczeństwo obywateli Polski rząd Polski, a nie, żeby cała Unia zajmowała się tym, kto o jakie bezpieczeństwo ma dbać?